Er worden bovendien kansen gecreëerd om gezondheidsproblemen, psychische en financiële problemen te overwinnen, om opnieuw toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt of tot onderwijs. Een beleid rond dak en thuisloosheid gaat immers verder dan enkel huisvesting. Ook gezondheid moet voorop staan.